Hvala za besedo, predsednik. Jaz sem prej pomotoma izpadel iz razprave, ampak nič hudega, je dovolj časa še ostalo. Sam osebno sem dolgoletni športni delavec pa tudi športnik. Poleg tega sem bil tudi finančnik, računovodja in današnja tema je meni zelo blizu. Ne rabite se smejati, ne, ampak odkrito povem, ne. Zelo preprosto bom danes nekaj par zadev povedal. Stališča sem prej podal, ne, zdaj pa lahko bolj osebno. Zagotavljam vam, da ni problem v predlogu opozicije, vašem predlogu, ampak problemi so drugje - vsaj moje z mojega osebnega mnenja, ne. Prvi vrsti smo pa sledili strokovnemu mnenju vlade, ministrstva, ki je danes tudi podalo svoje stališče in tudi na to mnenje dam veliko, kot finančnik, kot računovodja, na kot analitik. Glejte, strokovna delitev denarja za društva, predvsem za društva, ker danes je tu velik pomen, ne, za šport, se deli na na lokalni ravni in to strokovno na podlagi dobrih njihovih programov, na podlagi dela, in to se mi zdi zelo pomembno, kot dolgoletni športni delavec, se mi zdi to prav in to je tista strokovna delitev, kako do dela, kakšna je množičnost in iz teh vidikov, da ne bi tu zdaj na dolgo razlagal. Samo sem veliko delal na tem "fehtanju", verjemite mi, ne, skozi štirideset let, ko delam na tem področju, in mi je zelo jasno in to, kar se danes pogovarjate, smo se mi tudi s podjetniki pogovarjali kakšni bi bili učinki, če bi bile te olajšave večje, in verjemite mi, veliko sem na tem delu, so rekli skoraj nič. Zato sem jaz tudi v stališču prej to mnenje podajal tako, kot sem ga, ne. In kot je bilo že danes, kar rečeno to merilo, to davčna olajšava ni, je bolj od tega, je ta pripadnost, to se pravi prispevki staršev in pa seveda sama prodornost športnih delavcev, da ta sredstva pridobijo. To so tista glavna dejstva, ker govorimo zdaj o olajšavah na donacijah, na darilih, ne pa o drugih zadevah, a ne. Tisti veliki denarji se pa delijo oziroma obračajo v teh športnih klubih, v teh večjih zadevah, v tem profesionalnem športu. Tu so tisti sponzorji, ki pa imajo tudi svojo obliko dela, to se pravi, da sponzorirajo, recimo kar na primeru Mercatorja se spomnim pa tudi drugih, vseh ne bom omenjal, ki potem z drobnim tiskom v svojih pogodbah do dobaviteljev zahtevajo potem, da je cela veriga dobaviteljev, obvezno morajo biti potem donatorji. To so pa tista velika sredstva, ne. Danes se pa tistem zelo, zelo malem delu pogovarjamo. In iz tega vidika jaz verjamem zdaj in vam zagotavljam, da praktično skoraj nulti učinek bi bil iz tega, čisto iz prakse vam govorim. A mi verjamete ali ne, je vaše področje. Danes na stališču sem pa jaz želel, če se kdo spomni, kaj sem govoril, opozoriti čisto neki širši pomen športa, rekreacije, bom rekel te aktivne dejavnosti, ko sem govoril o otrocih, o zdravju, o debelosti in kaj iz tega prihaja in to področje je pa tisto, ki v velikih, velikih stroških vpliva na zdravje to nezdravo življenje od otrok naprej. Tu so te hude zadeve, in če se ne bomo tu lotili takoj, nas bo še hudo bolela glava. To se pravi delati preventivno, tu izgubljamo kilometre, da potem z velikimi napori in pa z zelo velikimi sredstvi pridobivamo nazaj kilometre in to bi mogli - taka razprava, kot je danes, bi mogla iti v to smer. Še enkrat, jaz osebno ne verjamem, da bi ta učinek, o katerem ste danes govorili, pa vse, glejte, so priznanje, da želimo dobro športu, to ni tista prava oblika. To mi verjemite. Hvala lepa.